Pane předsedající, zde bych rád uvedl, že přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování má jasný proevropský důvod legislativy. My zde občas hlasujeme o legislativě, která, myslím, není zcela v souladu s tím, co vytyčují evropské smlouvy, že může být regulováno evropskou úrovní.

Schválili jsme zde pozměňovací návrhy, které ukotvují rovné podmínky pro subjekty kolektivního investování, samozřejmě se odstraňují překážky volného pohybu jednotek a akcí fondu kolektivního investování. Cílem je vytvořit jednotnější ochranu investorů, zároveň jsou zde stále překážky, které brání správcům těchto fondů ve využívání právě tohoto volného pohybu. Takže jsem rád, že jsme učinili tento pokrok, je to Evropa bez překážek, kterou já podporuji, a jsem rád, že se tento úkol podařilo splnit v tomto volebním období.